Monsieur le Président, Monsieur le Vice président, en évoquant le rapport de notre collègue Othmar Karas sur la recommandation pour la zone euro, vous avez en fait également abordé la question de la réforme que nous attendons pour le 6 décembre, à l'initiative de la Commission, sur l'approfondissement et l'achèvement de l'Union économique et monétaire. Permettez moi d'en dire un mot, car je crois que, dans cette perspective, cette recommandation pour la zone euro, pour une fois pour la première fois tient vraiment compte de ce concept auquel nous accordons beaucoup d'importance, à savoir la question de la position agrégée de la zone euro.

De ce point de vue, vous avez évoqué les inégalités existant à l'intérieur de certains États membres et entre les États membres.

Vous le savez, nous avons eu un débat ici il y a quelque temps. Nous ne l'accepterons pas dans n'importe quelles conditions.

Voilà, Monsieur le Président, les quelques contributions je voulais apporter à ce débat.